Aktivní obchodní politika je nejlepší vizitkou Evropské unie, protože obchodní politika je oblastí, ve které integrace došla nejdál. Já si myslím, že aktivní přístup zaslouží uznání. Jsem rád, že pan komisař De Gucht má takový aktivní přístup, a docela bych si přál, aby mnozí jiní komisaři takto racionálně a neideologicky přistupovali ke svojí agendě. A když už jsme u Komise, slyšíme tady názory občanských sdružení, nevládních organizací, které jsou tady interpretovány různými kolegy.

Exekutivou Evropské unie je Komise, na druhé straně máme vlády těch zainteresovaných zemí a my si můžeme poslechnout občanská sdružení, můžeme si poslechnout nevládní organizace, ale vyjednávat to vždycky budou exekutivy.

K samotné dohodě mohu říci asi jenom to, co už řekl pan zpravodaj Mário David. My se tady sice bavíme o dvou zemích, o Kolumbii a o Peru, ale někdy mám pocit, že se bavíme jenom o Kolumbii.

Mám pocit, že mají buď neúplné informace, nebo že chtějí poslouchat jenom některé informace. Stojí proto znovu za zdůraznění významný pokrok, kterého Kolumbie dosáhla za posledních 10 let v oblasti budování demokracie, stabilizace ekonomiky, ochrany lidských práv. Navíc stojí ještě za zdůraznění, že toto je především obchodní dohoda a všechny položky, jako je ochrana životního prostředí, sociální práva a podobně, jsou v ní dostatečným způsobem ošetřeny. Takže já si myslím, že nemá cenu, abychom otáleli, je zapotřebí dát této dohodě zelenou a moje skupina to zcela určitě udělá.